Angesichts der Tatsache, dass 85 der Arbeitsplätze in der Europäischen Union von kleinen und mittleren Unternehmen angeboten werden, unterstütze ich ausdrücklich den Vorschlag der Kommission zur Förderung von Unternehmergeist und Innovation sowie zur Förderung von Unternehmensgründungen und Entwicklungen, um auf diesem Weg die Wirtschaft dynamischer und innovativer gestalten zu können.